Herr Verhofstadt! Sie müssen die Texte schon sehr konkret und präzise lesen. Artikel 188 Absatz 2 besagt, dass mindestens 40 Abgeordnete oder eine Fraktion unmittelbar vor oder während einer Abstimmung eine Rückverweisung beantragen können. Wir sind aber nicht in dieser Abstimmung, sondern ich lege gerade erst die Abstimmungsstunde fest.

Sie können das jetzt noch mal versuchen, aber ich mache das jetzt nicht.